Rosja, która wydała zarówno ludzi wybitnych i strasznych, Sacharowa, Sołżenicyna, a także Stalina czy bolszewików, nie potrafi szanować swoich obywateli.

Dzisiejsza Rosja nie potrafi się w pełni rozliczyć ze stalinowskiej przeszłości, nie potrafi docenić faktu, iż państwo jest silne siłą wolności swoich obywateli i ich zdolności do samoorganizowania się, do budowania społeczeństwa obywatelskiego. Taką rolę pełni między innymi Memoriał nagrodzony przez Parlament Europejski Nagrodą im.

Tak jak kiedyś Sołżenicyn czy Sacharow byli niechcianą dumą Rosji, tak samo dzisiaj dumą są działacze Memoriału czy niezależni dziennikarze. To absurdalne, że ich i inne organizacje społeczne próbuje się dziś zdyskredytować jako obcych agentów, sugerując, że działają na szkodę swojej ojczyzny.